Spoštovane poslanke in poslanci, ministrski zbor, spoštovana kandidata za ministra, gospod Aleš Šabeder in gospod Simon Zajc! Zdravstveno varstvo je zelo pomemben in obsežen družbeni sektor, katerega cilj je izboljšanje zdravstvenega stanja prebivalstva. Zdravje, zdravje je univerzalna vrednota, temeljna človekova pravica in najpomembnejši del blaginje vsakega posameznika. Zato so tudi viri za financiranje javnega zdravstva še tako pomembni, in ker posameznik z viri ne more razpolagati sam, namesto njega to počne država oziroma pristojno ministrstvo za zdravje. Državljani, ki vestno vplačujemo zdravstveno blagajno, upravičeno pričakujejo, da se bodo razpoložljivi viri za zdravje razporedili na način, s katerimi bodo zagotovljeni kar največja kakovost, učinkovitost in odgovornost v zdravstvu. Delovanje organizacije zdravstvenega varstva mora biti takšno, da v največji meri dosega družbene interese, kot so enakopravnost dostopa do storitev, kakovost storitev, skrb za zdravje državljanov in vzdržno financiranje. Dolge čakalne vrste ter omejen in nepravočasen dostop do zdravstvenih storitev, potrjujejo neurejeno in problematično delovanje zdravstvenih zavodov. Razmere v zdravstvu so kritične že dlje časa. Najbolj pereče izzive pa lahko strnemo v kaj nekaj ključnih točk: dolgovi bolnišnic, nepravilnosti pri naročanju materiala, pomanjkanje zdravstvenega osebja, neustrezno financiranje sistema, predolge čakalne vrste, korupcija in kadrovanje. Vsi se strinjamo, da so spremembe nujne, še posebej, če želimo ohraniti ne samo javno, ampak tudi kakovostno in dostopno zdravstvo, kar je tudi prioriteta SAB. V preteklem letu smo bili priča odhodu vseh vrhunsko usposobljenih specialistov za ozko in zelo občutljivo področje otroške kardiologije in kardiokirurgije iz UKC Ljubljana. Ustanovitvi Nacionalnega inštituta za otroške srčne bolezni, spremembi zakona o zdravstveni dejavnosti, s katero smo po vzoru gašenja požara omogočili delo tujim zdravnikom iz tretjih držav, brez priznane poklicne kvalifikacije. Bili smo tudi priča ukinitvi prej omenjenega Nacionalnega inštituta za otroške srčne bolezni ter naposled, nedolgo nazaj odstopu ministra za zdravje, od katerega smo ne samo javnost, ampak tudi mi člani koalicije pričakovali več. V stranki SAB smo že v času prejšnjega mandata pred volitvami in ob dogovarjanju o sestavi koalicije povedali, da bo zdravstvo moralo biti absolutna prioriteta te vlade, saj je prejšnja na tem področju odpovedala. Pripravljeni smo bili podpreti tudi večje izdatke proračuna, da bi uporabili vse kapacitete v zdravstvu in skrajšali čakanje. Dodatna sredstva bi bilo dobro zagotoviti tudi za krepitev števila zdravnikov na primarni ravni, nakup dodatne opreme ali ureditev prostorov zdravstvenih zavodov. V SAB bi dodatna sredstva dobili z ukinitvijo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, kot ga poznamo danes. Tako kot je zdravstveno zavarovanje urejeno sedaj, bi moralo biti po našem mnenju obvezno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje dejansko eno obvezno zavarovanje. Ko bi zbiranje in upravljanje s sredstvi prepustili Zavodu za zdravstveno zavarovanje, bi po nekaterih ocenah lahko prihranili več deset milijonov evrov. Zdravstvene zavarovalnice bi ostale in bi ponujale nadstandard, ne pa storitev, ki bi dejansko morala biti del obveznega zdravstvenega zavarovanja. Verjetno je nujno sprožiti temeljno javno razpravo o tem, koliko smo državljani pripravljeni plačati za zdravstvo in kako naj bo strukturirana košarica pravic. V SAB bi predlagali košarico, ki bi bila sestavljena iz pravic in standardov, saj lahko enako kakovost storitve dosežemo z materiali različnih standardov in torej različnih vrednosti. Novi minister tako ne bo imel lahke naloge in bo poleg vseh izzivov deležen tudi časovnega in političnega pritiska. Je edini, ki ima zares pregled nad dogajanjem v zdravstvu, saj stranke ne moremo predlagati ukrepov kar tako. Minister, ki je odstopil, je stanje v zdravstvu preučeval pol leta, pa ni sprejel nobene odločitve, čeprav je bil že pred tem vodja zdravstvene blagajne in torej dober poznavalec razmer in razmerij v zdravstvu. V Stranki Alenke Bratušek zato kandidata za novega ministra polagamo velike upe. Upe po hitrih in učinkovitih rešitvah, ki bodo zdravnikom in zdravstvenim delavcem prinesle ustrezno organizacijsko, kadrovsko in plačno politiko, državljankam in državljanom pa učinkovito javno zdravstvo, dostopno pod enakimi pogoji in brez dolgih čakalnih dob. In primerljive velike upe polagamo tudi v drugega današnjega kandidata, ki bo ob zadostni podpori od zdaj naprej na čelu Ministrstva za okolje in prostor. Slednji je v marsičem v nezavidljivi situaciji, saj ima to človekovo racionalno delovanje in težnja po optimalni izbiri sredstva za dosego cilja izreden vpliv na prostor. Dejstvo je, da so mnoge stvari na tem ministrstvu skozi leta preveč mirovale. Neurejene in nedopustne problematike pa so se kopičile in poglabljale. Zato je treba na eni strani počistiti te stare stvari, na drugi strani pa se spoprijeti z novimi in novimi izzivi, ki vznikajo vsak dan. Živimo v izjemno kritičnem času, ko je z vidika okoljskih vprašanj nujno spremeniti način delovanja družbe, uvesti nove metode in izpostaviti nove koncepte. Obenem gre za ministrstvo, kjer lahko zaradi različnih interesov pride do posebej izrazitih navzkrižij interesov. Bodoči minister bo moral tako dobro usklajevati različne interese, določati prioritetnost predlogov iz, z različnih naslovov ter prisluhniti tako nevladnim organizacijam in stroki kot predstavnikom gospodarstva, ki pri okoljskih zadevah pogosto stojijo na nasprotnih si bregovih. Javni posveti, vključevanje zainteresirane javnosti in stremlenje k doseganju čim širšega konsenza so prava pot. Pred njegovim naslednikom je nedvomno zelo zahtevna naloga. Ne le da ga čakajo vsebinsko večplastna in zapletena vprašanja, dodaten pritisk ustvarja tudi javnost. Pričakovanja so namreč izjemno visoka in jasno je, da si ministrstvo za okolje in prostor ne bo smelo privoščiti, da bi tempo upočasnilo ali pri zastavljanju in doseganju ciljev postalo manj ambiciozno. Tako strokovna kot laična javnost, pa tudi v SAB, pričakujemo, da se bo nadaljevalo evalviranje in spreminjanje okoljske in prostorske zakonodaje. Poleg tega pa tudi ustrezno sankconiranje in izstavljanje računov vsem kršiteljem ter primerna aktivnost na terenu. In mimogrede, postopke v zvezi s hidroelektrarnami na Muri trenutno vodi ministrstvo za okolje in prostor in ni res, da ministrstvo za infrastrukture infrastrukturo nasprotuje njihovim predlogom, zahteva pa, da se postopki vodijo skladu z zakonom, saj smo vendarle pravna država. Kandidata Zajca čaka obsežen kup nalog in vsekakor je njegova velika prednost to, da je z vsem seznanjen. Sodeloval je pri opredeljevanju ključnih problemov in prioritiziranju ter časovnemu umeščanju posameznih načrtov in ukrepov. Njegovo poznavanje aktualnega dogajanja je prišlo do izraza tudi na zaslišanju, kjer je med drugim izpostavil osvežitev gradbene in stanovanjske zakonodaje, spremembe Zakona ohranjanju narave, Zakon o vodah in Zakona o pravi posledic naravnih nesreč ter pripravi dolgoročne podnebne strategije. Pokazal je dobro razumevanje problematike in ključnih težav ter perečih problemov, ki jih ni malo. Med drugim bosta morala biti v osrčju ministrovih prizadevanj nedvoumno širša podnebna politika in priprava dolgoročne strategije. Če ne bomo česa kmalu spremenili, se bodo morale s posledicami soočiti že današnje generacije, da o črnih scenarijih, ki čakajo naše zanamce, ne govorimo. Na to, da nam zmanjkuje časa, so nedavno tega opomnili tudi mladi s podnebnim shodom. Dobrodošel korak v smeri zagotavljanja boljšega jutri za naš planet je nedvoumno ukinitev plastičnih vrečk in nekaterih ostalih plastičnih izdelkov za enkratno uporabo. Prav posebno mesto bo moralo pripasti tudi energetskemu konceptu Slovenije. Nujno bo treba sprožiti javno debato, kako bomo proizvajali energijo. V naslednjih tridesetih letih se izteka življenjska doba Jedrske elektrarne Krško, Termoelektrarne Šoštanj, ki proizvajata šestdeset procentov naših virov, hidroelektrarn in vetrnih pa nočemo. Na tem področju se ne smemo nepreudarno ali brez pravih podlag primerjati z drugimi državami. Nemška pot bi v Sloveniji povzročila zvišanje cen električne energije ter bi pahnila v energetsko revščino dodatno med deset in dvajset procentov naših državljanov. V naši poslanski skupini si na mestu ministra želimo kompetentnega in podkovanega človeka tudi zato, ker je dobro sodelovanje z ministrstvom za infrastrukturo zaradi prepletanja področij in medsebojne odvisnosti obravnavanih tematik pogosto izjemnega pomena. S posebno pozornostjo in budnim očesom bomo spremljali tudi dogajanje zvezi s pitno vodo, saj je bila pravica do slednje leta dva tisoč šestnajst v ustavo zapisana na našo pobudo in nam zato veliko pomeni. V Stranki Alenke Bratušek zaupamo izboru koalicijskih partneric LMŠ in SMC in verjamemo, da sta stranki izbrali najboljša možna kandidata, ki bosta kos nalogam in se bosta znala spoprijeti z vsemi izzivi, ki so pred nima, zato ju bomo soglasno podprli. Hvala lepa.